Zum Zweiten möchte ich sagen Weniger Geld, das heißt nicht automatisch weniger Aktivität.

Und schon deshalb und aus diesen Gründen war die Zustimmung erforderlich und richtig.